Was uns aber fehlt und das ist wieder deutlich geworden sind genügend Datengrundlagen.

Das Thema muss ein bisschen schneller behandelt werden. Und uns fehlt eine genaue Kontrolle.

Bei einer Neugestaltung der Agrarpolitik können wir darauf achten, dass artgerechte Tierhaltung gefördert wird, dass den Tieren biologische Bedingungen gewährt werden, die artgerecht sind, und dass wir Tierhaltung mit robusten Tieren betreiben, nach dem Motto Vorbeugen ist besser als heilen. Was wir aber auch brauchen und das muss die Kommission leisten das ist ein langfristiger Plan, um den Antibiotikaeinsatz in der Landwirtschaft zu senken.